Ojalá todos los grupos hayan tenido oportunidad de escucharles. Daphne Caruana dedicó toda su vida al periodismo alzó la voz donde otros no se atreven se enfrentó a gobiernos, políticos, empresas y mafias, sin importar cuántos fueran ni cómo de poderosos. Como dijo uno de sus hijos, se interpuso entre el Estado de Derecho y aquellos que querían violarlo, y por eso la asesinaron. Murió con más de 42 procesos judiciales abiertos y sin tener siquiera acceso a sus cuentas bancarias. Acosada. Antes de asesinarla le hicieron la vida imposible a ella y a su familia de alguna manera, empezaron a matarla cuando aún estaba viva. No han matado a gobernantes, no han matado a jueces, no han matado a policías. Han matado a una periodista. Y cuando en un Estado los gobernantes, los jueces y los policías viven felices mientras mueren asesinados los periodistas, quiere decir que la democracia está fracasando. La desaparición de Daphne Caruana es mucho más que el trágico asesinato de una periodista incómoda. Es un mensaje. Es una llamada al silencio. Es una amenaza directa a todos los que, como ella, ejercen con libertad e independencia el periodismo. Es un ataque a la libertad de expresión. No puede haber verdadera democracia sin prensa libre.

Le falló la Unión Europea, de la que no le sirvió ser ciudadana en suelo europeo. Nada ni nadie la protegió lo suficiente, en especial las autoridades y el Gobierno de Malta, que deberían haber garantizado su seguridad y la de su familia. No lo hicieron. Tristemente, el asesinato de Caruana no es un caso aislado, como no lo son las cartas que están recibiendo algunos medios de comunicación en Malta amenazando con litigios millonarios por daños. Eso también es una coacción. Asesinatos en México, asesinatos en la India, detenciones en masa en Turquía de periodistas hasta en los Estados Unidos el presidente se permite cuestionar el patriotismo de algunos periodistas. Nuestro problema es que Malta está en el corazón de la Unión Europea y nos demuestra que nosotros, nosotros, no estamos libres de esta amenaza global contra el periodismo. El asesinato de Daphne Caruana es una sombra que cae sobre nuestra conciencia de orgullosos europeos. La Unión Europea no puede por tanto callar por más tiempo ante lo que está sucediendo en Malta. Nuestro silencio es la victoria de los asesinos de Daphne y la derrota de las instituciones democráticas. Por eso mi Grupo ha pedido a la Comisión Europea que garantice una investigación judicial plenamente independiente. Queremos saber quién lo hizo. Queremos saber por qué lo hizo. Y queremos saber quién le protege y que todos ellos vayan a la cárcel. E invito a la Comisión a que investigue urgentemente la situación del Estado de Derecho en Malta. Como Daphne nos recordó en sus últimas palabras, la situación es desesperada. Todos, la Comisión también, debemos preguntarnos si hicimos lo suficiente. Señorías, ayer mismo, otra periodista fue apuñalada en una emisora de radio en Rusia. Los periodistas rusos dicen al mundo nadie nos defiende. Bien, nosotros no defendimos a Daphne, y por eso a sus hijos y con el corazón en la mano en esta sala, les pido perdón y les digo ¡ojalá pudiera asegurar que nunca más volverá a ocurrir, que su madre será la última! Pero no puedo. Tenemos que luchar por la libertad de expresión todos los minutos, todas las horas, todos los días y en todos los países del mundo, sabiendo que la lucha será a muerte y que nunca terminará. Sin buen periodismo ni buenos periodistas ninguna democracia está completa. Por eso, a la democracia europea ya siempre le faltará Daphne. Su lucha no termina nunca.